Pane předsedající, dnes odpoledne jsme zde v sále udělovali Sacharovovu cenu.

Tehdy samotné udělování muselo proběhnout bohužel bez jeho účasti.

Bohužel dodal, že jej za těch několik měsíců od samotného udělení nikdo z Evropského parlamentu nekontaktoval, aby se mu pokusil předat finanční odměnu spojenou se Sacharovovou cenou. Nevím a doufám, že se od našeho setkání situace změnila a někdo z vedení Parlamentu jej již kontaktoval a odměnu mu předal.

Při hájení lidských práv ve světě nestačí jen o nich hovořit, udělovat či dokonce přijímat různé ceny a ocenění. V prvé řadě je nutné dodržování lidských práv důsledně, vytrvale prosazovat a držet se svých zásad a principů, a to i tehdy, když nám to činí příkoří.